Panie Przewodniczący!

Indie pokazują, że są sojusznikiem Unii Europejskiej w walce z terroryzmem. Mogą być przykładem dla innych krajów z tego regionu, które nie tylko nie reagują, ale wprost odwrotnie wspierają terrorystów.